Ich freue mich, dass die Ratspräsidentschaft anwesend ist. Sie setzen neue Standards, Minister Hayes, denn bisher haben wir die Ratspräsidentschaft in den Entlastungsdebatten eher vermisst.

Zusammenarbeit haben Sie angeboten. Das machen wir gerne.

Ferner möchte ich Dank sagen auch das habe ich in meinem ersten Beitrag noch nicht getan meinem Schattenberichterstatter, der Kommission, deren Dienststellen inklusive der Kommissarinnen und Kommissare, die jederzeit zu sprechen waren und sehr positiv auf meine Anfragen und Vorschläge reagiert haben, dem Rechnungshof, für den das Gleiche gilt mit seiner konstruktiven Begleitung unserer Arbeit, den Beratern in meiner Fraktion und meinen Assistenten, ohne die diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre,

An mich sind ein paar Fragen gerichtet worden, die ich gerne noch beantworten will, unter anderem, warum bestimmte Punkte von meiner Fraktion nicht in den Entwurf des Rechenschaftsberichts aufgenommen worden sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen weil ich glaube, dass sie da nichts zu suchen haben. Wir schweigen nicht zu bestimmten Punkten, wir diskutieren sie dort, wo sie hingehören. Leider ist in diesem Haus die Unsitte eingerissen, den Entlastungsbericht, der sich mit der Haushaltsführung der Kommission befassen soll, mit allerhand Punkten aufzuladen, die mit der Entlastung entweder nur mit größter Mühe in Zusammenhang zu bringen sind oder gar nichts mit ihr zu tun haben.

Ich will nicht riskieren, dass von der Antibetrugsbekämpfungseinheit der Kommission mutwillig nichts mehr übrig bleibt.

Herr Pieper, Ihren Vorschlag zur Bewertung der Kohäsionsprojekte habe ich deswegen nicht aufgenommen, weil ich mir große Sorgen mache, dass wir im Einzelfall nicht werden begründen können, wie das eine oder andere Projekt wirklich einen europäischen Mehrwert darstellt.

Wenn wir diesen Weg gehen, dann gehen wir in die Richtung von Leuten, die die Kohäsionspolitik eigentlich beerdigen wollen.

Das gilt dann auch für viele Änderungsanträge, die ich von den Freunden von der GUE bekommen habe. Die schlagen vor, dass wir morgen hier im Zusammenhang mit der Entlastungsdiskussion über das Vorgehen der Troika diskutieren.